Opišite obraz. na sliki je, zelo čedna mladenka, ki ima velike rjave oči, polne ustnice, in v laseh, vrsto barvitih, metuljev. Desni spodnji strani piše "mir", zdi se mi, da je to začetek njenega imena in da verjetno v nadaljevanju piše, kar pa sicer ni vidno na sliki, Miranda. na, sliki vidim temnopolto žensko, gladkih, črnih, dolgih las. gospa ima, lase počesane na prečko, ima urejene in, naličene oči. ter, zelo lepo oblikovane trepalnice. Nos je nekoliko, ploščat. Bolj značilen za temnopolte, temnopolte ljudi. Nosi, uhane, in sicer okrogle, izgledajo kot bakreni novci. in, usta ima, razpotegnjena v nasmeh, ki pa je nekoliko tako, rahel prisiljen nasmeh, kakor ga ima Mona Lisa. Opišite obraz. Na, sliki vidim, svetlopolto žensko, ki, je nasmejana, dolgih, nekoliko valovitih, temnih las, v bistvu nasmeh prikazuje zelo, lepo, dve vrsti lepih belih zob, ustnice ima naličene z rdečo, šminko, medtem ko, jo pogledam v oči, vidim, da so rjave barve, in ima obrvi na obrazu dosti, košate. Opišite obraz. Na, sliki zopet vidimo obraz, mlade, mladega dekleta, ki je zelo čedno, je rjavih las, lase ima spete v čop oziroma figo, to se na sami fotografiji ne vidi. oči ima, sivkaste, barve, nekoliko hladne, obrvi so urejene, ampak precej, košate, ustnice so v takem zelo blagem nasmehu, polna je zlasti spodnja ustnica, zgornja je nekoliko tanjša, in, na sredini, glave ima prečko, ker so lasje, razporejeni na dva dela, ker so potem na ta način zadaj, bi rekel, potem speti v čop, oziroma. Tokrat, na sliki, vidim moškega, kodrastih temnih, las. iz slike se vidi, da je, precej temnopolt, sklepam, da je, latinskoameriškega izvora. ima tudi zelo, temne rjave oči, visoko čelo in košate obrvi. Nos je, precej širok, z meje se na tej fotografiji zelo, v bistvu, tako izgleda zelo naraven nasmeh z vrsto belih, zob. In, bi bi rekel, da je, brada neobrita kakšen dan ali dva. Lasje ima oziroma ušesa ima zakrite z lasmi. Na sliki vidim, temnopoltega moškega, ki ima nekoliko oznojeno čelo. Na prvo žogo bi sklepali, da je kakšno, zaradi tega, ker je na sliki tudi za obrazom, simbol NBA, da gre za nekega košarkarskega igralca, na kratko postriženega. rekel sem, da je temnopolt, ima brado, in na sliki, se v bistvu smehlja in gleda stran. Ima precej, bi rekel, ploščat, nos, ki je značilen za, Afroameričane, bi rekel. nekoliko, in sicer tudi guba čelo. Na sliki vidim obraz, belopoltega moškega, ne vem, zakaj se mi zdi, da ima nekoliko dekliške poteze. mogoče zato, ker je v bistvu gladko obrit. in ker ima dolge lase, počesane na prečko. V bistvu na prvo žogo bi sklepal, da gre za nekega glasbenika, z zelo široko razprtimi rjavimi očmi in z obrvmi, ki so, nizko postavljene tik nad očmi. njegov pogled je nekoliko, izgleda, kot da gleda v prazno. nekoliko odsoten, nima niti nobenega nasmeha, skratka, njegov videz ne izraža nekega pretiranega, zadovoljstva. Na sliki vidim, obraz, ameriškega znanega igralca. Ne spomnim se, za katerega igralca gre. gre za belopoltega moškega, ki je starejši, po moje, šestdeset let in več. je, plešast, ima, sive lase in sivo, brado z brki. narahlo se smeji, zobje niso ravno, primer reklame za zobno pasto. med, med zgornjo vrsto zob ima bi rekel, špranjo, ki bi bila prav primerna za, popravek pri kakšnem zobozdravniku. ima, ta nasmeh, za katerega smo rekli, da je nekoliko prisiljen, kot da se, je pravzaprav, znašel na nekem dogodku, kjer pač mora opravljati neke obveznosti v zvezi s snemanjem nekega novega filma. Na sliki je, v bistvu, moški azijskega porekla. če se prav spomnim, gre za, ustanovitelja spletnega velikana, Alibaba. njegovi, lasje so črne barve. V, v principu, ima nekoliko, prisiljen fotografski nasmeh, ki mu je zgubal levo ličnico. čeprav, ta nasmeh izraža neko zadovoljstvo in samozavest uspešnega posameznika in, ni tako narejen mogoče kot pri nekaterih drugih, ki sem jih, ocenjeval oziroma opisoval njegove, njihove, obraze. ker je azijskega porekla, je logično, da so oči temne in, na sliki se vidi, da nosi tudi rdeči pulover, in pa srajco. črtaste, s črtastimi modrimi barvami. Tokrat na sliki, vidim, mlajšega belopoltega moškega. Imam vtis, kot da gre iz sliko iz neke revije oziroma lifestyle, magazina, pravzaprav imam občutek, kakor da so hoteli delati reklamo za neki žele za lase, ker, je izstopajoč del na tej fotografiji njegova frizura, pričeska. ima pobarvane blond lase s, svetlimi prameni. v fotografijo gleda z nekim bolj zamaknjenim pogledom. Na obrazu je tri dni stara, brada in, vidim, da ima pravzaprav oblečen rjav, oker pulover z belo srajco.